Hvala za nekatere odgovore oziroma, zavedam se, da tema pa res je problematična. Jaz bom tudi naslovil na vas pisno vprašanje še poslansko, saj med temi podatki, pa potem pričakujem pol v nekem doglednem času neki odgovor. Hvala.